Az állampolgárságról szóló törvény 2010 es módosítása értelmében viszont a szlovák hatóságok zaklatásnak teszik ki azokat az állampolgárokat, akik a szlovák mellett más uniós tagország állampolgárságát is felveszik, mint például a szlovákiai magyar kisebbség a magyart. Ez alkotmánysértő, ahogy ezt leszögezi az a petíció is, amelyet szeptemberben adtak be érintett személyek az Európai Parlament PETI bizottságához. Sajnálatos, hogy a szlovák alkotmánybíróság, elsősorban politikai okokból, mindmáig habozik állásfoglalásával.

Az EU számára az állampolgárság kérdésében, a német megoldást tartom követendő példának, ahol a kettős állampolgárság általánosságban ugyan nem elfogadott, viszont egy másik uniós tagállam állampolgárságának felvétele megengedett.